Wcześniej wzywałem do zawarcia umowy stowarzyszeniowej, udzielenia pomocy w reformach, dziś o tym mówić nie muszę, dlatego że Rada i Komisja robią wszystko, aby skutecznie pomóc Ukrainie. Ostatnia misja ministrów Sikorskiego, Steinmeiera i Fabiusa mówi sama za siebie. Jaka zatem jest rola Parlamentu Europejskiego na co dzień walczącego o wolności obywatelskie, o prawa narodów do samostanowienia, ich prawo do wyboru swojej przyszłości? Nie przypadkiem nazwiska posłów do Parlamentu są często na Ukrainie bardziej znane niż przywódców wielu państw członkowskich.

Bo na nas jako przedstawicieli Europejczyków przez nich demokratycznie wybranych są zwrócone oczy Ukraińców. To dla nich jesteśmy symbolem wolności i demokracji. Dlatego musimy powiedzieć dziś po tylu ofiarach na Majdanie, drodzy Bracia Ukraińcy dziękujemy Wam za wyciągniętą do nas dłoń i naszą dłoń do Was wyciągamy. Uznajemy bez wahania prostym językiem Wasze prawo do członkostwa w Unii Europejskiej po spełnieniu warunków przewidzianych traktatami. Jeśli tego dziś nie powiemy, jak jutro nasze kolejne misje prowadzone przez Elmara Broka będą mogły spojrzeć w oczy Ukraińcom?